Y me sumo a los que piden a la derecha que no diluya el contenido de este informe, la fortaleza de estas propuestas. Creo que estamos ante una gigantesca maquinaria financiera en general, en todo el mundo, para evadir impuestos. Y la evasión fiscal provoca alarma social, en gran parte porque es letal para el Estado del bienestar. Va a haber, en mi opinión, tres grandes líneas de lucha en esta larga marcha por la justicia fiscal.

Es una idea que ha empezado a tomar cuerpo, la Unión Europea está ya haciendo la lista. No es perfecta —lo sé— pero es una lista que nadie ha hecho en el mundo. Y es el primer paso.

Yo creo que esto es clave en esta larga marcha que estamos queriendo llevar a cabo. Y la tercera es la colaboración internacional.